Nici noi nu suntem partizani ai justiției selective, dle Comisar, și asta nu o spun pentru dumneavoastră, ci pentru cei care sunt partizani ai acestui tip de justiție, dna Reding și dl Barroso. Nu avem de a face cu un real mecanism de cooperare și verificare, pentru că, în cazul României, acest mecanism se numește mecanism de verificare. Nu avem de a face cu un mecanism juridic, care este unul sui generis pentru că el nu are un termen între părțile contractante, nu are o metodologie, despre care, acum, vorbiți că se pune la punct, nu are decât o viziune discreționară, partizană politic, generată de interesele unui grup politic aflat la putere în România. În aceste condiții, credem că ar trebui să vorbim despre un deficit de democrație în Uniunea Europeană, nu cu privire la situația Bulgariei și a României. Suntem parteneri egali în Uniunea Europeană, democrația înseamnă reguli și standarde comune pentru toate statele membre, și nu parteneriate privilegiate, în care unii dictează altora. Pentru că acest lucru se întâmplă în acest mecanism de cooperare. Cum vă explicați, dle Comisar, că ni se cere să incriminăm faptul că presa îndrăznește să prezinte public situații care pun în dificultate judecători? Este împotriva practicii CEDO, împotriva oricărei reguli europene, împotriva oricărei reguli democrate. Acest lucru ni se cere, însă, de către Uniunea Europeană. Și cred că trebuie să discutăm despre deficitul nostru de democrație, și nu al celor două state pe care le monitorizăm. Cum vă explicați, dle Comisar, și aș vrea să i transmiteți dlui Președinte Barroso, că întotdeauna suntem judecați după criterii care nu au niciun fel de sursă și viabilitate în tratate? Întotdeauna suntem judecați după practici care nu sunt comune standardelor europene în materie de justiție și administrare a justiției. Nu avem un acquis comun, suntem diferiți cultural, avem o tradiție legală și juridică total diferită și acest domeniu este unul de reală subsidiaritate. Nu ni se poate impune o formulă de dictat, decât dacă noi o acceptăm. Dar nu o vom mai accepta foarte mult, dle Comisar și acest lucru trebuie să îl transmiteți dlui Președinte Barroso.